Consider, însă, că instrumentul de microfinanțare ar trebui să fie mai mult dedicat pentru persoanele care și au pierdut locul de muncă și care se află într o situație dezavantajoasă în privința accesului la piața de credit convențională și care doresc să inițieze sau să își dezvolte în continuare propria microîntreprindere, inclusiv activitatea independentă. Consider că o atenție specială trebuie acordată tinerilor care, din păcate, conform recentelor statistici europene, se confruntă cu perioade tot mai lungi de șomaj sau sunt angajați cu caracter temporar. De asemenea, un raport anual cu privire la utilizarea bugetului alocat va permite în viitorul apropiat o analiză serioasă și, eventual, o suplimentare viitoare a bugetului acestuia.